Um irreguläre Migration zu verhindern, arbeitet die EU mit Ländern wie Libyen zusammen, in denen grundlegende Garantien für Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte fehlen.

Das sagt nicht nur Amnesty, das hat vor einigen Wochen auch der UN Hochkommissar für Menschenrechte sehr deutlich öffentlich festgestellt und kritisiert. Wenn wir also auf die Zusammenarbeit mit Libyen schauen, dann muss absolute Priorität haben, dass wir den Schutz von Flüchtlingen ins Zentrum stellen. Die EU muss hier ihre Einflussmöglichkeiten nutzen und unverzüglich die Freilassung aller Flüchtlinge und Migranten fordern und unterstützen, und zwar aller, die willkürlich in Libyen inhaftiert sind.

Wir haben jetzt immer wieder Berichte gehabt, in was und wo die libysche Küstenwache involviert ist. Ich denke, man muss die Zusammenarbeit mit den libyschen Akteuren einschließlich der Küstenwache grundlegend neu ausrichten.